Seitdem ist nichts passiert, der Rat blockiert die Fortschritte, trotz Luxleaks, trotz Panama Papers, trotz Paradise Papers. Das muss endlich aufhören! Transparenz in der Europäischen Union bei der Besteuerung ist der Schlüssel zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung. Und die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union haben ein Recht darauf, zu erfahren, ob multinationale Konzerne ihre Steuern bezahlen. Und da bin ich auch explizit anderer Auffassung als der Kollege Beck von der AfD, der das ja mal wieder verhindern wollte und gezeigt hat, dass er nicht für die Menschen arbeitet. Im vergangenen Jahr hat die EVP allerdings im Rechtsausschuss noch verhindert, dass wir eine Anfrage zu diesem so wichtigen Dossier stellen. Wir hätten diese Debatte also schon früher führen können, und ich glaube, es ist an der Zeit und ich freue mich, dass sich dieses Haus so einig ist dass wir hier geschlossen sagen Der Rat muss sich bewegen!

Die SPD Seite hat ihre Hausaufgaben gemacht, Olaf Scholz und die anderen SPD Minister sind dafür, dass es hier endlich weitergeht. Arbeiten Sie doch auch noch ein bisschen daran mit!